Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Poglavitni cilj Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank, ki je bil sprejet junija dva tisoč šestnajst, je izpolnjevanje zahteve, da mora banka stalno zagotavljati ustrezen obseg kapitala in kvalificiranih obveznosti. Namen veljavnega zakona je bil predvsem zagotoviti nadaljevanje izvajanja kritičnih funkcij kreditnih inštitucij ter preprečiti resnejše negativne vplive na stabilnost finančnega sistema. Prav tako je bil namen zaščititi vlagatelje iz naslova zajamčenih vlog pri bankah in investitorje iz naslova zajamčenih terjatev do investicijskih podjetij ter zaščititi premoženje in sredstva bank. Danes predlagane dopolnitve oziroma rešitve v zakonu ne posegajo v njegov osnovni namen, ampak ga dopolnjujejo s prenosom direktive. Ta določa, da se v primeru stečaja banke najprej poplačajo prednostne terjatve. Z novelo zakona se določa tudi nov razred nezavarovanih terjatev iz naslova dolžniških instrumentov, ki jih izda banka in ki izpolnjujejo določene pogoje. Z oblikovanjem novega razreda terjatev iz naslova dolžniških instrumentov bo sistemsko pomembnim bankam omogočeno, da izpolnijo zahtevo po razpolaganju z zadostnimi sredstvi za pokrivanje potencialnih izgub in dokapitalizacij. Zastavlja se vprašanje, v kolikšni meri bodo investitorji kupovali take vrste instrumentov, glede na stopnjo tveganja, ki jo vsebujejo. Verjetno ni pričakovati, da bodo banke v Sloveniji v večjem obsegu izdajale tovrstne inštrumente. Pomembno pa je, da bo tveganje bolj jasno določeno, saj se uvaja obveznost za banke, da javno objavijo informacijo glede izdaje svojih dolžniških vrednostnih papirjev, še posebej pa njihovo umestitev v hierarhijo obveznosti za potrebe poplačil v stečajnem postopku. Na ta način bodo zlasti manj poučeni vlagatelji v v dolžniške vrednostne papirje, katerih izdajateljica je banka, vnaprej seznanjeni z njihovimi lastnostmi. tako se zagotavljata večja preglednost in razumljivost pogojev in tveganj, ki so povezana z določenim dolžniškim inštrumentom. Z javno objavo izdajateljev bo določena pravna varnost investiranja v podrejene finančne inštrumente. Za poslance poslanske skupine Desus je ključno, da zakonodaja o reševanju in prisilnem prenehanju bank z dopolnjeno direktivo zasleduje cilj, da stroški pokrivanja in izgub pokrivanja izgub in reševanja bank po novih pravilih ne bodo več bremenili javnih sredstev, marveč lastnike bank. V končni posledici bo vedno možno uporabiti tudi poseben sklad za reševanje bank, v katerega vplačujejo prispevke vse banke, poslovne banke s sedežem v Evropski uniji. Za voljo teh razlogov bomo v poslanski skupini Desus predlog zakona podprli. Hvala lepa.